Daarmee zijn zij de grootste bedreiging, niet alleen van onze bevriende buurlanden, maar ook van de hele Europese Unie als zodanig Dat is trouwens misschien hun achterliggende agenda, dat geloof ik best, maar ik zeg hier luid en duidelijk niet met ons!

Die mensen ondersteunen wij.